þingmenn og kæru landsmenn það er verið að skuldbinda þjóðina til að greiða skuld sem hún efndi aldrei til það er ranglátt þjóðin spyr af hverju vilja bretarnir ekki þetta örugga eignasafn landsbankans sem þeirra ágæta endurskoðunarskrifstofa metur að verði níutíu og fimm prósent heimtur af af hverju vilja þeir ekki taka áhættu með okkur hvað gerist ef við getum ekki borgað skuldina hvaða veð hafa bretar til að tryggja að við borgum varla eru orð okkar sem þeir settu á lista meðal hryðjuverkamanna gild ein og sér af hverju þessi asi stjórn gordons browns riðar til falls og því væri það sennilega skynsamlegast að geyma að rita samninga við fólk sem berst um á hæl og hnakka til að fá uppreisn æru á okkar kostnað getur verið að ferlinu sé flýtt til að tryggja að við getum sótt um aðild að e s b á réttum tíma það á jú að þrýsta því máli með miklum hraða í gegnum þingið í sumar almenningur vonaði að á sumarþingi yrði boðað til aðgerða sem beindust að því hvernig við ætluðum að vinna okkur saman úr þessum öldudal en mér sýnist lausnir þær sem hér hafa verið boðaðar eingöngu snúast um aðild að e s b hann er að verða þjóðinni ansi dýr aðgöngumiðinn að viðræðum við e s b því hlýt ég að spyrja mig hvort þetta sé rétti tíminn til að setja höfuðáherslu á það mál icesave skuldbindingin mun lengja kreppuna um minnst sjö ár það þýðir einfaldlega að við verðum í kreppuástandi hér á landi til ársins tvö þúsund tuttugu og fjögur það mun verða til þess að þeir sem flytja burt munu aldrei koma aftur heim á hverjum degi flytur ein fjölskylda frá íslandi á hverjum degi verða færri til að sjá um gamla fólkið okkar og þá sem geta ekki farið út af heilsufarslegum aðstæðum eða fátækt hér munu innviðir velferðarkerfisins molna og erfitt verður að endurreisa það eftir svo langvinna blóðtöku ég vona að hæstvirtur ráðamenn okkar skilji hvað þeir eru að kalla yfir þjóðina með icesave samningnum ég hef fullan skilning á að þeir tóku við vondu búi frá sjálfstæðisflokki og framsókn þó má ekki gleyma því að þrír ráðherrar eru enn við völd frá fyrri stjórn samfylkingar sem tók fullan þátt í að hylma yfir hvað ástandið var orðið alvarlegt það er óskynsamlegt að lofa því að borg lán sem við getum ekki borgað ég get ekki stutt gúmmítékkaábyrgð þessarar ríkisstjórnar varðandi icesave og ags nú þegar borgum við fimm milljónir á dag í vexti af ags láninu ég óttast að við munum glata sjálfstæði okkar og auðlindum ef við ábyrgjumst skuldir sem við getum ekki greitt það er aldrei ein lausn á vandamálum það er hættulegt að hugsa þannig bjóðum bretum lánasafnið trausta bjóðum þeim allar eignir sem nást frá bankaræningjunum ef þær endurheimtur verða meiri en skuldinni nemur mega bretar eiga það sem tákn um góðan vilja okkar ef evrópumenn útiloka okkur úr samfélagi sínu vegna þess að við komum fram af heiðarleika er það ef til vill ekki góður félagsskapur til að binda trúss sitt við um aldur og ævi það eru til aðrar þjóðir í heiminum en evrópuþjóðir hæstvirtur ráðamenn borgarahreyfingin skorar á þingmenn að kjósa eftir samvisku sinni fremur en flokkslínum þegar um samninginn verður kosið við sórum drengskapareið gagnvart þjóðinni en ekki flokkunum sem við tilheyrum nú er tími kominn til að við sýnum það í verki aldrei fyrr hefur það verið okkur eins mikilvægt að koma okkur upp úr skotgröfunum og finna leiðir til lausna óháð flokkslínum ef til vill er nauðsynlegt að mynda hér þjóðstjórn viðfangsefnin eru svo viðamikil að til að sátt náist þurfa allir að geta lagst saman á árarnar þá hygg ég að skynsamlegt væri að hlusta á þá erlendu sérfræðinga sem boðist hafa til að aðstoða okkur og viðurkenna að vandamálin sem við erum að glíma við eru okkur ofviða svo skora ég á ríkisstjórnina að leyfa þjóðinni að kjósa um mál sem varða framtíð hennar